Som presvedčený o tom, že hlavnou príčinou pretrvávajúcich konfliktov na východe Konžskej demokratickej republiky je snaha o ovládnutie ťažby prírodných zdrojov nachádzajúcich sa v tejto oblasti. Ak konžská vláda nemá dostatočnú autoritu a potrebnú vojenskú silu, aby udržala poriadok a právo v krajine, budú sa vždy všelijakí dobrodruhovia snažiť ťažiť z tejto situácie a vyvolávaním všelijakých nepokojov a konfliktov si vytvárať cestu k nerastnému bohatstvu krajiny. Miestne obyvateľstvo je len obeťou obchodných záujmov rozličných ťažobných spoločností, ktoré si z pozadia prostredníctvom ozbrojených bánd vytvárajú podmienky na exploatáciu nerastného bohatstva. Preto si myslím, že popri štandardných opatreniach, aké v podobných prípadoch uplatňujeme, zameraných na konsolidáciu a stabilizáciu spoločenského a politického prostredia krajiny by sme mali presadzovať aj opatrenia na ochranu pred nezákonným využívaním prírodných zdrojov a obchodovaním s takto

Podľa vzoru Dodd Frankovho zákona schváleného kongresom Spojených štátov amerických by sme tu mali presadiť prísne opatrenia na lepšiu vysledovateľnosť nerastov, ktoré pochádzajú z nezákonnej banskej činnosti, aj s dôslednejšou kontrolou medzinárodného trhu s prírodnými zdrojmi.